Précisément, c'est très important qu'il y ait ce fonds de transition juste et nous le soutenons. Je le soutiens particulièrement parce que dans des pays comme la Pologne, le point de départ est différent, et j'ai salué le fait que la Pologne n'ait pas bloqué l'objectif de neutralité carbone en Europe en décembre. Votre gouvernement aurait pu le faire, il ne l'a pas fait, et donc c'est important aujourd'hui que nous ayons une solidarité européenne pour accompagner la transition juste, en Pologne et partout ailleurs en Europe, mais particulièrement chez vous. Ne me prêtez donc pas de fausses intentions je soutiens ce plan de transition justement parce qu'il permet de ne laisser personne au bord du chemin dans toute l'Europe et particulièrement dans les pays qui en ont plus besoin, notamment la Pologne.